Je třeba podpořit demokratizační proces v Alžírsku, je třeba jasně udělat vše pro to, aby prezident Buteflika nekandidovala a odešel z funkce. Na druhou stranu je třeba udělat vše pro to, aby v Alžírsku, kde zatím probíhají dané demonstrace pokojně, nenastalo násilí a nenastala nějaká občanská válka. My bychom měli nabídnout jasnou pomoc Alžírsku v organizování prezidentských voleb, vyslat misi a být partnerem v tom, aby ty volby proběhly pokud možno inkluzivně, svobodně a aby to byl jasný prezident, který získá nejen legalitu, ale i legitimitu ve volbách. Je třeba být obezřetný, tady se hlásím k tomu, co říkali někteří kolegové, protože ta situace může se vyostřit, může nastat násilí, ale cesta k demokratizaci nesmí být v Alžírsku zastavena.